Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca!

Po prostu Europejski Bank Inwestycyjny to jest nasz sukces. Mamy trzy instytucje, które możemy względnie porównywać Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. I z tego punktu widzenia zatrudniacie zdecydowanie najmniej ludzi, macie najwięcej projektów, najbliżej współpracujecie z Unią Europejską, z nami, w tym, żeby osiągać cele, które są dla nas życiowo ważne. Sprawozdanie pana Pirinskiego, nota bene bardzo ważne, wskazuje na te momenty, w których ten dobry bank może być jeszcze lepszy. I tu proszę te wszystkie uwagi dotyczące transparentności naprawdę wziąć serio. Te metody współpracy, unikanie wątpliwości bo nie zasługuje często bank na to, żeby wątpliwości były pomnażane są kluczowo ważne. Niech wolno mi będzie zwrócić uwagę na trzy te momenty plan Junckera. Bardzo mocno oczekujemy i co do metodologii przykład project bonds i sposób, w jaki byśmy zgłaszali te projekty. Mówię w imieniu państwa nowego, a które jest dużym klientem, zresztą sam mam prawie trzydziestoletnie doświadczenie we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Przez prawie dziesięć lat, na początku lat dziewięćdziesiątych w funkcji rządowej, teraz tu w Parlamencie Europejskim.

Jest niewątpliwie taki problem, bo w Polsce nawet się pytają ludzie a jak uzyskać informacje o dostępności projektu? Czy ktoś będzie chciał ze mną rozmawiać, to taki mały, głupawy projekt piętnaście milionów euro, dokąd pójść? Tej informacji brakuje i tu chciałbym prosić uzupełnijmy tę informację.